Doamnă președintă, astăzi, peste trei milioane de elevi și preșcolari au început un nou an școlar în România. Ca în fiecare an, ne gândim în ce măsură sistemul educațional oferă un viitor mai bun copiilor noștri. De prea multe ori, educația este privită ca un cost, când, de fapt, este o investiție în felul în care va arăta lumea și modul în care copiii noștri își pot realiza visele. Această abordare face ca, dincolo de scopul educației, să finanțăm cifre, în loc să ne preocupăm de elevi, să contabilizăm matematic destinele, în loc să i îndrumăm pe tinerii noștri și să rămânem blocați în mecanisme birocratice, în loc să adaptăm sistemul la nevoile de astăzi. Stânga europeană, prin vocea Partidului socialiștilor europeni, a propus o serie de măsuri prin Pactul pentru tineri, prin care încearcă să convingă decidenții europeni că este nevoie de o acțiune fermă, coerentă, consistentă pentru sprijinirea viitoarei generații. În calitate de tânăr europarlamentar, cred că este datoria mea să vă spun că, astăzi, tinerii din România își doresc ca educația să devină o competență a Uniunii Europene și, astfel, să devină, cum am spus și mai devreme, o prioritate pe agenda europeană.